Hvala lepa. Res je, mnogo policistov se na svoje delovno mesto vozi tudi iz bolj oddaljenih krajev. Taka je tudi realnost in policija tudi, pri tej, mobilnosti ima prioriteto, da počasi te ljudi vrača tudi v, svoje domače okolje v skladu z, njihovim, načrtom dela v v policiji. V zvezi z varnimi točkami, se strinjam, da pravzaprav, ukinjanje dežurstev pomeni tudi tudi to. Vendar moramo vedeti, da tam, kjer so policijske, pisarne, je pravzaprav, dosegljivost policistov, v nekem določenem času je, večkrat, ne, to je v skladu z urnikom in načrtom. Jaz sem bil na, Unicefu v slovenskem zadnjič na obisku in o teh varnih točkah sem pravzaprav, poslušal, mnogo dobrih stvari. In tukaj ni samo policija tista, ki bi pravzaprav imela varno točko, ampak je pravzaprav treba vzpostaviti v Sloveniji tudi, te varne točke še kje drugje, ne samo na policiji. Vedno, ko se bo poklicalo na številko sto trinajst, mi verjemite, da bo da bo policija ukrepala. Ko smo se pogovarjali pravzaprav tudi o tem, da je manko tisoč, ali pa skoraj tisoč, tisoč policistk in policistov, res je. Ta številka je velika, jo probamo pravzaprav tudi nadoknaditi in na ta način povečati. Ne nazadnje tudi tudi delovna mesta v policiji so so stalni razpisi in pravzaprav se v policiji službo tudi, hitro dobi. Tako da so povabljeni mladi ljudje v policijo. Vendar moramo vedeti, da poklic policista zahteva šesto stopnjo, oziroma višjo šolo, oziroma višjo izobrazbeno stopnjo. Poklic nadzornika državne meje pa, peto stopnjo izobrazbe. Tako da gre tukaj za, za, bom rekel, še dodatno izobraževanje. Je pa res, da vse te nadzornike državne meje lahko tudi došolamo na na, višji, policijski šoli, na policijski akademiji v v Tacnu. Kar se tiče, kar se tiče, v policijskih okoliših, dela policistov v policijskih okoliših, je pravzaprav, že lani moja obvezna usmeritev bila policiji, da pravzaprav, povečajo delo v lokalni skupnosti. Kajti, ravno v lokalni skupnosti je policija pravzaprav najbolj učinkovita, ko preprečuje, tako huda kazniva dejanja, kot so, bom rekel, zoper premoženje, ne nazadnje pa tudi tisto, kar nas vse stisne pri srcu, to so pravzaprav, otroci in pa mladostniki, katerim je pravzaprav, pride do kaznivih dejanj oziroma, do postanejo žrtve kaznivih dejanj. Hvala lepa.